ég þakka háttvirtum öðrum þingmönnum suðurkjördæmis ragnheiði elínu árnadóttur fyrir hlý orð og góðar óskir í minn garð og fjölskyldu minnar og háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð með því að rísa úr sætum ég endurtek þakkir mínar og óskir